De la guerre mondiale, nous avons tiré comme conclusion que nos peuples devraient travailler ensemble et ne plus se déchirer. De la chute du mur de Berlin, nous avons tiré les leçons des régimes autoritaires et communistes et nous avons su réunifier notre continent autour des valeurs de liberté, de démocratie et d'économie sociale de marché. De l'attaque terroriste du 11 septembre, nous avons compris qu'un nouvel équilibre devait être trouvé entre sécurité et liberté. De cette crise financière, nous devons tirer la leçon que nos États membres doivent cesser de considérer comme taboue la coopération dans les domaines budgétaire, fiscal et social. Je mesure le chemin déjà parcouru. La mise en place cette année de la concertation des vingt sept sur leurs priorités budgétaires est en soi une révolution dans les mentalités. Les règles dont nous avons su nous doter pour moraliser les marchés financiers sont, elles aussi, exemplaires mais ne suffisent pas. Mon groupe appelle à un accord entre le Parlement et le Conseil, avant l'été, sur une gouvernance économique renforcée. Mon groupe appelle aussi à la poursuite de l'effort de coordination sur les volets sociaux et fiscaux. C'est le sens du pacte de compétitivité dont la version initiale a déjà été revue dans un sens plus communautaire. Mais il faut encore aller plus loin et s'assurer que tant le Parlement européen que la Commission exercent toutes les prérogatives qui leur reviennent à cet égard et nous comptons sur le Président de la Commission.

Mesdames et Messieurs, comment expliquer à nos concitoyens que, tout en étant en situation financière délicate à la mi juillet chaque année, la plupart de nos États membres devraient continuer à dépenser comme si de rien n'était? En quoi le surendettement de nos États serait il plus acceptable, plus supportable, plus soutenable que celui des ménages ou des entreprises? J'en ai fait la preuve au niveau d'une entreprise. La crise a engendré des suppressions d'emplois, des drames familiaux

Première leçon il ne faut plus traiter à la légère les obligations qui sont faites aux États quelle que soit leur taille de respecter les limites budgétaires. Deuxième leçon la solidarité européenne ne peut fonctionner que si et seulement si nos règles sociales et fiscales sont au moins comparables, pas forcément identiques, mais comparables.

Quatrième et dernière leçon même dans la tempête, l'Europe tient bon et l'intégration européenne se renforce. Nos partenaires américains et japonais connaissent des taux d'endettement bien supérieurs aux nôtres, sans être il faut le dire trop inquiétés, mais probablement cela ne durera pas toujours. De notre côté, c'est le moment de consolider notre économie et notre compétitivité.